Ensuite, les conditions de détention et, notamment, l'abus de la détention administrative, qui devrait, en principe, ne durer que six mois mais qui peut être prolongée indéfiniment en l'absence de charges c'est manifestement un abus de cette pratique. Ensuite, les conditions générales, qui amènent aujourd'hui à des grèves de la faim de très nombreux prisonniers palestiniens, qui mettent, aujourd'hui, leur vie en danger, comme on l'a connu au plus sombre temps de l'IRA dans le passé.

Aujourd'hui, en Israël, dans ce pays démocratique, la Cour suprême vient de légaliser l'emploi d'une force qui serait une force contrôlée sous surveillance médicale mais qui amène à une pratique, en fait, de la torture, alors que ce pays a signé et ratifié la convention contre la torture en

Je vous rejoins, Madame Korhola, il le faut, avec les garanties judiciaires conformes aux normes internationales, ou bien il faut les libérer rapidement.